hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer áttatíu tvö þúsund og ellefu lög sem fjalla um breytingu á barnaverndarlögum í fyrra var samþykkt breyting á barnaverndarlögunum með l númer áttatíu tvö þúsund og ellefu þar sem ákveðið var að ríkið tæki yfir ábyrgð á að byggja upp og reka öll heimili og stofnanir fyrir börn en sveitarfélögin bera ábyrgð á öðrum úrræðum í nærumhverfi barns samkvæmt lögunum skyldi þessi breyting á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga taka gildi fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán í raun er reykjavíkurborg eina sveitarfélagið sem rekur heimili fyrir börn sem hér um ræðir þannig að við núverandi aðstæður ná lög númer áttatíu tvö þúsund og ellefu því eingöngu til tilfærsluheimila fyrir börn frá reykjavíkurborg til ríkisins eins og fram kemur í kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytisins frá því fyrra vegna lagabreytingarinnar um þessa breyttu verkaskiptingu er áætlað að útgjöld sem nema á bilinu tvö hundruð sextíu og tvö til þrjú hundruð og tólf milljónir króna færist frá sveitarfélögum til ríkisins og þeim verði mætt að fullu með gjaldi sem sveitarfélögin greiði þegar þau senda börn í vistun á þeim stofnunum sem ríkið tekur yfir er þá jafnframt gert ráð fyrir að velferðarráðuneytið setji reglugerð um gjaldskrá vegna innheimtu þessara gjalda starfshópur á vegum velferðarráðuneytisins barnaverndarstofu sambands íslenskra sveitarfélaga og reykjavíkurborgar hefur að undanförnu unnið að undirbúningi þessarar breytingar og meðal annars fjallað um rekstur þeirra stofnana sem nú er á vegum reykjavíkurborgar og færast eiga til ríkisins þann fjórtánda maí síðastliðinn barst starfshópnum bréf frá reykjavíkurborg þar sem bent er á að við undirbúning frumvarpsins sem varð að lögum það er frumvarpi númer áttatíu tvö þúsund og ellefu hefur ætíð verið gengið út frá því að til kæmi viðbótarfjármagn frá ríkinu til uppbyggingar á úrræðum þannig að reykjavíkurborg þyrfti ekki að skerða þá þjónustu sem þar er nú veitt á þeim heimilum og stofnunum fyrir börn sem borgin rekur

sagt verið að gagnrýna það að ef í rauninni er ekki bætt við nýjum heimilum þá er verið að hleypa öðrum sveitarfélögum með sín börn inn á þessi heimili sem eru í reykjavíkurborg eru einhver dæmi um það þarna virðist það lögbundið eða formgert með sérstökum hætti þess vegna kemur þessi athugasemd frá reykjavíkurborg að þeir vilja ekki skerða sína þjónustu og telja ekki ástæðu til að fara yfir þetta nema það komi uppbygging frá nýjum heimilum starfshópurinn hefur einnig fengið bókun frá stjórn sambands íslenskra sveitarfélaga dagsett tuttugasta og fimmta maí tvö þúsund og tólf þar sem tekið er undir afstöðu reykjavíkurborgar og telur stjórnin skynsamlegast að fresta gildistöku umræddrar breytingar um eitt til tvö ár og að á þeim tíma verði unnið betur að undirbúningi málsins starfshópurinn hefur fallist á sjónarmið reykjavíkurborgar og sambands íslenskra sveitarfélaga um að lengri tími sé nauðsynlegur til að breyta umræddri verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga og hæfilegur frestur sé til fyrsta janúar tvö þúsund og fjórtán í ljósi þessa mæli ég fyrir þessu frumvarpi um frestun á gildistöku laganna til fyrsta janúar tvö þúsund og fjórtán